Mi pontosan érzékeltük, és ezúttal is szeretném megköszönni, mit jelent az uniós segítség. Az önkéntes segítség rengeteget segített Magyarországnak, ugyanakkor érzékeltük ennek esetlegességét is. Ezért kiváló ennek a jelentésnek a célkitűzése, hogy hozzuk létre az európai vészhelyzet reagálási központot. Ezúton szeretném Georgieva biztos asszonynak is megköszönni a segítséget, és egyben szeretném kérni a Házat, hogy ilyen kiváló munkát végző biztos asszony esetében tanuljuk meg helyesen ejteni a nevét Georgieva. Szeretném felhívni arra is a figyelmet, hogy a katasztrófát követően a vállalatot a hatóság hatszoros mértékű kártérítésre kényszerítette, mint amekkora a saját vagyona, tehát hatszorosát kell fizetnie.